hæstvirtur forseti eins og glöggt hefur komið í ljós í þessari umræðu og við þekkjum öll þá er auðvitað staðan og horfurnar í íslensku efnahagslífi mjög dökkar þjóðhagsspá fjármálaráðuneytisins var kynnt í þingnefndum í morgun staðfestir það eitt af því sem gerir okkur erfitt fyrir núna er bankakerfið ég óttast það að ríkisbankarnir þrír sem urðu til við fall bankanna í október eigi erfitt uppdráttar og það sé mikil óvissa um hvernig þeim reiðir af bankarnir virðast ekki hafa burði til að fjármagna atvinnulífið með eðlilegum hætti og einnig hefur komið í ljós ákveðin ákvarðanafælni í bönkunum það er einfaldlega þannig virðulegi forseti að bankakerfið verður að hafa burði til þess að fjármagna atvinnulífið þannig að það þarf að gera allt til þess að tryggja grundvöll þessara banka en ég vil leyfa mér að beina einni lítilli spurningu til hæstvirts forsætisráðherra vegna þess að ég hef orðið var við það að fólk og stjórnendur fyrirtækja eru mjög óöryggi með sig vegna bankanna og hvernig útlitið er þar

um það hvort ríkið tryggi innistæður almennings og fyrirtækja í nýju ríkisbönkunum ég leyfi mér að beina þessu til hæstvirts forsætisráðherra og vænti þess að hann svari mér hér á eftir eitt af stóru vandamálunum okkar núna er gjaldeyriskreppan það ætti auðvitað flestum að vera ljóst að íslenska krónan gerir okkur erfitt fyrir

og það gerir efnahagskerfinu í heild erfitt fyrir það hefur mikið verið rætt um að við þurfum að taka upp nýjan gjaldmiðil ég held hins vegar að ef ekkert verður gert og engin stefna mótuð í þeim málum þá muni ef ég má orða það svo náttúran taka völdin það er að hér verði sjálfkrafa innleiðing evru án þess að það sé nokkur stýring á því ég bendi á það að mörg útflutningsfyrirtæki fá að sjálfsögðu af því þau eru útflutningsfyrirtæki tekjur sínar í evrum sérstaklega ég held að sú þróun geti orðið og reyndar held ég að hún sé byrjuð að útflutningsfyrirtækin fari að nota evrur í sínum viðskiptum fara að greiða sínu fólki hluta af launum í evrum

þeir sem lifa í íslenska krónuhagkerfinu við þær aðstæður sem við þekkjum öll ef þessi þróun verður og heldur áfram og mun verða þá held ég að hún sé mjög óheppileg virðulegi forseti það sem blasir við í þessu er að það vantar skýra stefnu í gjaldeyrismálum við ræddum hér fyrir jólin þegar fjárlög voru afgreidd frá alþingi mikið um ríkissjóð stöðuna og horfur varðandi hann ég vísa til þeirra ræðna sem ég flutti í því tilefni það er auðvitað ljóst að staða ríkissjóðs er gríðarlega erfið og það er mjög dökkt framundan til næstu ára varðandi ríkissjóð við erum að horfa fram á botnlausa skuldsetningu ríkissjóðs og það er merkilegt að heyra það til dæmis í umræðunni í dag að menn tala út og suður um það hversu mikil þessi skuldsetning er

og þessu fylgja mikil vaxtagjöld þannig að erfiðleikarnir framundan eru miklir ég spái því að fjárlagagerð fyrir árið tvö þúsund og tíu verði mjög erfið það þurfi að taka þar á þáttum sem verða mjög sársaukafullir og auðvitað horfir maður þá fram á það að velferðarkerfið er í ákveðinni hættu og það er mikilvægt að standa vörð um það það er margt hægt að segja um þessi mál en tíminn er stuttur en ég vil segja að lokum virðulegi forseti að þó að staðan sé erfið og útlitið dökkt þá eigum við auðvitað alla möguleika á því að vinna okkur vel út úr þessu við eigum hér miklar og mikilvægar auðlindir við stundum öfluga útflutningsatvinnustarfsemi og íslendingar eru seigir og vinnusamir það er auðvitað mjög mikilvægt og okkar hlutverk stjórnmálamanna við þessar aðstæður sem nú er auðvitað mikilvægt að tala kjark í þjóðina það þarf að gera á heiðarlegan hátt það þarf að gera með ákveðinni auðmýkt ekki síst vegna þess ástands sem nú ríkir og ég skora á hæstvirta ríkisstjórn að bæta upplýsingamiðlun til almennings gera almenningi betur grein fyrir því hver staðan er og hvað framundan er ég held að það sé gríðarlega mikilvægt ekki síst við þær aðstæður sem nú eru í dag